Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist in den beiden ersten Artikeln die Gleichheit aller Menschen verankert. Dort steht geschrieben Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Aber wir haben es auch hundert Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag noch nicht geschafft Von Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen kann noch keine Rede sein! Ja, wir haben in Europa viel erreicht. Heute geht es bei uns nicht mehr zuerst um die rechtliche Freiheit der Frauen.

Heute geht es vor allem um die gelebte Freiheit, dass Männer die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ihrem eigenen Männerthema machen, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen Konzern oder Regierungschefinnen sind. Es ist phantastisch zu sehen, wie die Freiheitsbewegungen in Nordafrika auch auf uns Frauen in Europa schauen. Sie schauen dabei auf uns, weil wir Vorreiterrollen einnehmen müssen. Entscheidend ist, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren die Freiheit, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben. Denn dann wird Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit sein und der Internationale Frauentag wird sich von einem Gedenktag zu einem Tag zum Feiern der Freiheit wandeln!